La actual incertidumbre política en el exterior de Europa debe servir como revulsivo para fortalecer nuestro proyecto de unión energética. Creo que es crucial avanzar hacia un nuevo modelo, mejorar los objetivos para cumplir nuestros compromisos, mantener el liderazgo europeo en renovables. Por eso, la propuesta de la Comisión se queda escasa y hay que hacer una propuesta en materia de renovables más ambiciosa y, desde luego, manteniendo los objetivos vinculantes de los Estados miembros.

Necesitamos proveer Europa de una energía segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente y tenemos que aumentar la transparencia la transparencia de precios para evitar situaciones como las subidas llamativas que por ejemplo se han dado en mi país, España, durante la pasada semana. Es una oportunidad para la modernización económica y para la creación de un empleo de calidad que además tenga en cuenta a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.